L'idée est de permettre aux banques de constituer des coussins de dettes subordonnées améliorant leur résolvabilité, sans contraindre de façon indue leur coût de financement.

Bien sûr, des questions ont été soulevées en essayant d'utiliser ce véhicule accéléré que nous devrons traiter lorsque nous aborderons la révision de fond de la directive BRRD mais, à ce stade, je crois que l'essentiel est de permettre aux acteurs du marché et au marché lui même d'anticiper l'entrée en vigueur des nouvelles normes internationales.